Dat betekent dat de kleinst mogelijke entiteit het besluit moet nemen, en dat is de individuele burger. Wat ik niet begrijp ik heb er begrip voor waarom u dit systeem wilt invoeren en misschien zal dat inderdaad een hoop levens gaan redden, maar ik snap niet waarom uw partij dit verplicht wil stellen en niet de keuze aan de burger zelf wil laten. Wat winnen wij erbij als Europa de mensen dwingt? Als het echt een goed systeem is dan kan de burger toch gewoon overtuigd worden en hoeft hij toch niet gedwongen te worden?